La ruptura del orden constitucional en Honduras rompe dos décadas sin golpes en América Latina y crea un precedente perverso para otros países, sobre todo los más débiles, como es el caso ahora de Paraguay. El Parlamento Europeo no puede ni debe permanecer sordo y mudo ante tal violación del Estado de Derecho. Tanto el Consejo como la Comisión se han pronunciado inequívocamente condenando el golpe, apoyando la mediación del presidente Arias en línea con la posición que adoptó por unanimidad la OEA con el respaldo de las Naciones Unidas.

En las actuales circunstancias, la elección de un nuevo presidente en los comicios previstos para el 29 de noviembre adolece de ilegitimidad de origen, y sus resultados no pueden ni deben ser reconocidos por la comunidad internacional. El Parlamento Europeo cometería un grave error si enviara una delegación para observar las elecciones, porque ello sería interpretado como un aval al golpe de Estado la OEA ya ha descartado enviar una misión de observación a estas elecciones. Este Parlamento se ha caracterizado por ser un garante de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.

Todos aquí somos demócratas y, por consiguiente, militantes de la libertad por tanto, hablemos de Cuba, de China, de Corea del Norte o, ahora, de Honduras, nuestro discurso debe ser firme frente a los liberticidas.